Jaz se seveda z odgovorom danes, strinjam. Temelji na nepoznavanju stroke in favoriziranju arhitekturske stroke. Treba jasno povedati, da so v ministrstvu za okolje in prostor zaposleni funkcionarji ZAPS-a, in ni res, da, da, Inženirska zbornica, Slovenije se strinja s samovoljno interpretacijo, ki jo podaja MOP. Inženirji izpolnjujemo osem bistvenih zahtev, ki so potrebne za to, da je gradnja skladna z vsemi varnostnimi predpisi, in nedopustno je, da uradniki na ministrstvu uničujejo sto let inženirske tradicije. Jaz vas, minister, vljudno prosim, da to navodilo umaknete. Hvala lepa.